Gratulálok a biztos és a Parlament együttműködésének ehhez a nagy léptékű dokumentumnak az elkészítéséhez. Jó irányba megtett jó lépés, ugyanakkor egyértelmű, hogy a törvény csak előfeltétele a beruházásoknak, az európai beruházási kedv megteremtése a válsághoz vezető úton is segítséget nyújthat nekünk. Ez a jogszabály egyértelmű bizonyítéka lehet annak, hogy az együttműködés nem a nemzeti szuverenitás feladása, hanem az európai polgárok szabadságának növelését jelenti.

Mi, magyar szocialisták az európai energiabiztonság megteremtésére törekszünk. A magyar kormányfő egy évvel ezelőtt azt ígérte, hogy megteremti Magyarország teljes energiafüggetlenségét. Mi örülünk innen is, hogy megváltoztatta ezt a véleményét és ő is az energiabiztonságban, az európai uniós együttműködésében gondolkozik a jövőben.